Eu aș dori să salut adoptarea noului pachet de măsuri referitoare la întărirea disciplinei bugetare și extinderea supravegherii economice. Măsurile propuse consider că erau necesare, datorită diferențelor constatate între statele membre cu privire la respectarea politicilor fiscale și bugetare. În consecință, criza economică a generat o percepție îngrijorătoare a mai multor țări, printre care și România. Consider că cea mai importantă inovație o reprezintă crearea unui nou cadru de supraveghere macro economic.

Punerea lui în aplicare va crea astfel un nou cadru puternic pentru gestionarea crizelor. De asemenea, aș dori să menționez importanța regulamentului referitor la garantarea conformității bugetelor naționale cu standardele fiscale ale UE. Practic, nici un buget național nu va mai putea ieși din normele fiscale ale UE.